při hájení finančních zájmů Evropské unie bude vždycky na členských státech, na orgánech činných v trestním řízení v jednotlivých členských státech. My bychom měli dbát na to, aby jednotlivé členské státy nepodceňovaly tuto formu trestné činnosti, a měli bychom dbát na to, aby jednotlivé orgány činné v trestním řízení v jednotlivých členských státech spolu spolupracovaly a vyměňovaly si informace. To si myslím, že je základem pro budoucnost, abychom zabránili rozkrádání evropských peněz. Nejsem tak přesvědčen, na rozdíl od jiných kolegů, že zřízení nového Úřadu evropského veřejného žalobce, který bude zřízen pouze některými státy Evropské unie, tento problém výrazně vyřeší. Ale teprve historie ukáže, zda tedy optimisté mají pravdu a tento úřad pomůže.